Nastolení rovnováhy ve vzájemném obchodu by vedlo ke společnému rozvoji za působení oboustranných výhod. Ale i přes zřetelný pokrok stávající obchodní bariéry využití potenciálu hospodářské spolupráce stále neumožňují. Evropské společnosti doposud čelí řadě tarifních i netarifních překážek vedoucích ke ztíženému přístupu na čínské trhy. Zejména malé a střední podniky nemají dostatečné kapacity, aby byly schopny čelit byrokratickým certifikačním požadavkům či účastnit se veřejných zakázek. Evropské spotřebitele naopak zajímá bezpečnost čínských produktů proudících na společný evropský trh. I v oblasti ochrany zdraví je nezbytné posílit spolupráci s čínskými autoritami. Využijme proto příležitosti a adresujme Číně naše výhrady k uměle vytvářeným obchodním překážkám a netransparentnímu prostředí. Jedině vzájemná spolupráce a koordinovaný postup můžou Evropu a Čínu směřovat k vybudování rovnocenného a vyváženého partnerství.